Domnule președinte, industriile care vor să își comercializeze pe piața europeană produsele alimentare, după cum am spus mai devreme, solicită testarea și aprobarea de către agențiile europene, dar toate agențiile și toate instituțiile europene trebuie să aibă declarațiile

Aș vrea să mă refer numai la agenții. Din cele 53 de agenții, doar 29 au publicat declarațiile de interese pe site. Sunt îngrijorată că, în regulamentul Comitetului Economic și Social, unde a fost CEDO raportor, fiecare nou angajat trebuie să scrie o declarație de absență de conflict de interese, ori nimeni nu se poate evalua pe sine, să spună că nu este în conflict de interese. Ca atare, cer acestui comitet să schimbe regulamentul și să ceară declarații de interese, care apoi trebuie să fie evaluate independent de către altcineva și, evident, cel aflat în conflict de interese trebuie să fie sancționat.